Il y a donc là un véritable problème de confiance entre les partenaires de négociation. Je suis désolé, ce sont des choses qui ne se font pas.

C'est comme cela dans les affaires!

S'ils veulent faire autre chose, cela va être cher, cela va être dur et ça pourrait durer! Vous allez dire que ça va prendre en otage un dossier important.

Ce n'est pas la première fois non plus que le Conseil prend le Parlement en otage sur d'autres dossiers.

Quant aux propositions de compromis, on reconnaît bien la Commission, toujours en veine de propositions, et j'apprécie beaucoup. Je veux juste dire que reprendre la clause AIFM, c'est précisément ce que nous n'avons pas voulu faire!

Aujourd'hui, selon l'OCDE, il n'y a plus aucune juridiction sur leur liste noire.

Il n'y a plus de paradis fiscaux.

Qu'on arrête de nous vendre du vent juste pour nous faire plaisir, en nous disant regardez, on travaille bien contre les paradis fiscaux. Ce genre de cinéma, c'est fini!